virðulegi forseti ég flyt hér ásamt háttvirtum þingmönnum guðrúnu ögmundsdóttur jóni bjarnasyni magnúsi þór hafsteinssyni og þuríði backman þingsályktunartillögu um færanlega sjúkrastöð í palestínu tillögugreinin hljóðar svo alþingi ályktar að fjármálaráðherra beiti sér fyrir því að fé verði veitt til kaupa og reksturs á færanlegri sjúkrastöð í palestínu málið er efnislega samhljóða máli sem lagt var fyrir á hundrað þrítugasta og fyrsta og hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi en var ekki rætt þá þess má geta að árið tvö þúsund og tvö ályktaði alþingi síðast um deilur ísraels og palestínumanna lýst var áhyggjum af því ófriðarástandi sem þá ríkti fyrir botni miðjarðarhafs og lagði alþingi meðal annars áherslu á virðingu fyrir mannréttindum eins og fram kemur er málið endurflutt og því miður er ástandið þannig að það er ástæða til þess að endurflytja það því að ástandið á þessum árum hefur versnað ef eitthvað er það er alveg óumdeilt að heilbrigðisþjónusta flokkast undir mannréttindi ég hef ekki orðið var við neinar deilur um það þá spyr maður hver segja er verið að tala um hér færanlega sjúkrastöð það er einfaldlega vegna þess að þannig háttar til á þessu svæði að þar eru varðstöðvar vítt og breitt til þess að hamla umferð vegna styrjaldarástands og það hamlar því að almenningur geti sótt heilbrigðisþjónustu af þessum svæðum þess vegna hefur verið talið að það sé nauðsynlegt að færa hana til fólksins og þetta er nokkurs konar bráðaaðgerð geta er neyðaraðgerð til þess að koma til móts við þá neyð sem þarna ríkir

og þessi tillaga hefur enga skírskotun til stjórnmála eða þeirra miklu og alvarlegu átaka sem þarna eru þetta er tillaga um að koma til hjálpar á þessu sviði

ég vil segja um ástandið almennt að okkur ber að styðja hvers konar viðleitni til að koma á sæmilegu ástandi og friði í þessum löndum á þessu svæði en þessi tillaga er lítið skref til þess að koma til móts við neyð sem þarna er ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri í upphafi ég tel að það sé mál til komið að þessi tillaga fái þinglega meðferð

tillögunni verði